herra forseti ég hef beðið um orðið við þetta tækifæri þar sem þetta er síðasti dagurinn minn á alþingi að minnsta kosti að sinni ég læt af störfum sem formaður sjálfstæðisflokksins næstkomandi sunnudag og verð síðan fjarverandi það sem eftir lifir þingtímans af persónulegum ástæðum ég hef átt sæti á alþingi síðastliðin tuttugu og tvö ár þar af verið þingflokksformaður í sjö ár og setið á ráðherrabekkjunum í tæp ellefu ár það eru mikil forréttindi að fá að gegna störfum svo drjúgan hluta starfsævinnar á vettvangi elstu og æðstu stofnunar landsins mér þykir afar vænt um þessa stofnun og vil að sómi hennar sé sem mestur mér þykir miður að ekki skuli hafa náðst í þinginu samkomulag um þinglok fyrir kosningar og hætta er á alvarlegum deilum meðal annars um sjálfa stjórnarskrána það er komið í annarra hlut að greiða úr þeim deilum og ég hika varla að standa þannig að því að heiður alþingis verði ekki fyrir borð borinn að svo mæltu þakka ég alþingismönnum öllum fyrir samstarf liðinna ára og sömuleiðis skrifstofustjóra og starfsfólki þingsins ég óska alþingi allra heilla